Signor Presidente, la sanità elettronica è una grande sfida e anche un'opportunità. Come ho sottolineato anche nella relazione sulle malattie delle donne legate all'età, di cui sono stata relatrice, la sanità elettronica può migliorare l'accesso all'assistenza medica, non disponibile spesso in zone difficilmente accessibili, e può migliorare la qualità e la frequenza dell'assistenza specialistica richiesta dalle condizioni di salute delle persone anziane, spesso isolate per ragioni di mobilità. Non dimentichiamo tra l'altro che la spesa pubblica in ambito sanitario è in aumento, anche in ragione dell'invecchiamento della popolazione. Quindi con la sanità elettronica si potrebbe allo stesso tempo risparmiare e migliorare il servizio sanitario. Accessibilità dunque ma ovviamente anche sicurezza, certezza giuridica, controllo del servizio sanitario online, che dev'essere garantito e certificato